C'était un vote pour les écosystèmes, pour les pêcheurs artisans, contre les lobbies de l'argent et de la pêche industrielle, et ce vote a été extrêmement important!